frú forseti ég vil byrja því að þakka fyrir þessa merku skýrslu sem er hér til umræðu tel ég að hún sé talsvert afrek hjá ekki fjölmennari stofnun og þar fer fram mjög gott og þarft starf að hafa eftirlit með stjórnsýslunni í landinu en ég ætla að rifja upp hér hugmyndir sem háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson kom með hér í umræðuna í fyrra að þetta fyrirkomulag á umræðunni hér er kannski ekki mjög hentugt það er við erum að ræða skýrslu og skýrsluhöfundar eru ekki til andsvara það væri miklum mun heppilegra ef þessi skýrsla færi fram með þeim hætti að skýrsluhöfundar væru til andsvara eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að það fari fram hér það leiðir þá hugann að því hvort þessi umræða eigi ekki að fara fram í þingnefndinni allsherjarnefndinni og þá fyrir opnum tjöldum ég get fullyrt að ef það væri gert með þeim hætti að það væri einfaldlega myndavél á allsherjarnefndarfundum og gestir væru þar til svara þá væri umræðan miklu markvissari heldur en hún er núna þá væri hægt að spyrja út í ákveðin efnisatriði og almenningur gæti fylgst með vissulega fór fram umræða á fundi allsherjarnefndar en hún hefði getað og orðið markvissari ef þetta væri með formlegri hætti og hún væri fyrir opnum tjöldum eflaust hefði mæting á fundinn verið betri heldur en hún var það hefur orðið örlítil fækkun mála það eru góð merki en samt segir það nú ekki alla söguna en það sem skýrslan ber með sér einnig er að umboðsmaður hefur undan þannig að hann afgreiðir fleiri mál heldur en berast inn á borð til hans í rauninni væri annað algjörlega ólíðandi að stofnun sem

en það eru líka önnur merki sem bera þess merki að hlutirnir séu að færast í betra lag að við höfum ekki eins alvarleg mál nú

umboðsmanns fyrir árið tvö þúsund og fjögur þá á ég auðvitað við þegar berast mjög vel rökstuddar kvartanir undan því hvernig hæstvirtur dómsmálaráðherra veitti embætti hæstaréttardómara þessi mál eru ekki nú og ekki eins alvarleg mál en samt sem áður er fjöldi kvartana það eru fjörutíu og sex kvartanir nú en þær voru fimmtíu og fimm árið tvö þúsund og fjögur en það er mín skoðun að við sjáum einungis lítinn hluta af þeim málum sem ættu heima inni á borði umboðsmanns hvað varðar kvartanir það er mikill seinagangur víða í stjórnsýslunni stundum virðist seinagangur vera meðvituð afgreiðsla mála það er eins og ef koma upp erfið mál þá er einhvern veginn látið danka að svara þeim það höfum við í frjálslynda flokknum orðið varir við þegar við höfum verið að beina spurningum til dæmis hvað varðar fiskeldisstöð norður í landi sem lyktaði af pólitískri spillingu að þá fengust engin svör það var ekki einungis að það lyktaði af spillingu heldur voru þar hreinar og klárar ásakanir háttvirtur þingmaður kristins h gunnarssonar varðandi það að fyrrum forstjóri byggðastofnunar hefði í rauninni misfarið með vald sitt og tekið til sín jafnvel hlutafé þetta voru í rauninni mjög alvarlegar ásakanir um lögbrot þegar við beindum sjónum lögreglunnar að þessu þá voru engin svör það voru í rauninni tafir á afgreiðslunni og þetta virtist vera meðvitað fleiri dæmi má nefna sem maður þekkir náið til dæmis þegar var beint sjónum og ætlað að fá upplýsingar frá forsætisráðuneytinu hvað varðaði kostnaðinn við stólaskipti sem urðu hér í sumar lengi vel bólaði ekkert á svörum upplýsingaþjónusta alþingis fékk engin svör þrátt fyrir að það væri ítrekað af hennar hálfu að fá svör frá forsætisráðuneytinu það var ekki fyrr en mörgum mánuðum seinna að það fengust svör hver kostnaðurinn í raun og veru hefði orðið af þessari ráðstöfun eða björgunaraðgerðum fyrir framsóknarflokkinn en allir vita það náttúrulega að þessi stólaskipti höfðu ekkert með það að gera að koma á betri stjórn fyrir landið heldur var þetta einungis björgunaraðgerð fyrir framsóknarflokkinn en fleiri mál má nefna svo sem þegar pólitísk stjórnvöld neita að veita upplýsingar neita að reikna ákveðna hluti út það höfðum við fyrir augunum á nýliðnum árum að þegar ég beindi fyrirspurn að núverandi forsætisráðherra sem þá var fjármálaráðherra hve misskiptingin á þá var neitað um þessar upplýsingar en nú höfum við fengið svör og svörin eru þau að misskiptingin hefur aukist þannig að þetta virðist vera einfaldlega afgreiðsla að neita að veita upplýsingar og tefja mál það er alvarlegt en það er fleira sem ber að nefna um það að tafir eru í rauninni meiri heldur en er gefið til kynna í þessari skýrslu þá ber að nefna ég sé að samkeppnismál það eru einungis tvö samkeppnismál skráð hér en ef við skoðum hér svar sem

er hann gríðarlega langur þegar samkeppnisstofnun lét af störfum og var lögð niður þá biðu áttatíu mál en þegar samkeppniseftirlitið hafði starfað í talsverðan tíma og fyrirspurninni var beint að viðskiptaráðherra þá hafði málum fjölgað sem biðu í hundrað

sú stofnun sem var sett á fót til að auka málshraðann hefur alls ekki skilað árangri þetta er eitt af því sem að verður að skoða þegar við horfum upp á að aðgerðir stjórnvalda sem var ætlað að auka málshraðann draga virðist vera úr honum það er líka vert að spyrja þeirrar spurningar og velta henni upp hvers vegna koma ekki fleiri mál inn á borð umboðsmanns alþingis til dæmis frá fyrirtækjum hvers vegna koma ekki frá fyrirtækjum sem sannarlega hafa beðið lengi eftir afgreiðslu mála það hefur verið nefnd sú skýring sem er vert að fara rækilega í gegnum hvort fyrirtæki og lögaðilar veigri sér við að fara með mál vegna þess ef menn eru með múður þá getur það einfaldlega komið niður á endanlegum úrskurði þetta þarf að hafa í huga og við þurfum að ræða þessa hluti með opnum huga

hjá háttvirtum þingmanni guðjóni ólafi jónssyni og bjarna benediktssyni að þessar stjórnsýslunefndir að það þarf virkilega að fara í gegnum þetta þetta er orðið mikill frumskógur nefnda það kom hér fram að í úttekt sem var gerð að þær væru orðnar fimmtíu og átta en vel á minnst árið tvö þúsund og þrjú beindi sá sem hér stendur fyrirspurn ásamt háttvirtum þingmanni atla gíslasyni um kostnaðinn af þessum nefndum þetta er ekki ódýrt þetta eru á fjórða hundrað milljónir króna sem þessar nefndir kostuðu hið opinbera árið tvö þúsund og þrjú þá voru einungis fjörutíu og tvær nefndir inni í þessari tölu þannig að það er full nauðsyn á því að fara rækilega í gegnum þetta til þess við höfum hér stundum alþjóðlegar kannanir sem koma þar sem við fáum ítrekað hæstu einkunn maður veltir fyrir sér hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu að við fáum hæstu einkunn hvað varðar spillingu minnst spilling og skilvirkasta stjórnsýsla það gefur auga leið að þetta á ekki algerlega við rök að styðjast og við getum ekki tekið svona einkunnagjöf sem kemur utan úr heimi sem einhverja sönnun þess að hlutirnir séu í lagi við eigum einfaldlega horfa á þetta álit umboðsmanns alþingis og ekki hvað síst á þessa athugun á stjórnsýslu og úrskurðarnefndum sem vitni um það að hér eru ákveðnar brotalamir sem þarf að lagfæra það þarf að lagfæra þessar úrskurðarnefndir það kemur meðal annars fram að það er helst hætt við því að brotalamirnar séu hjá þeim nefndum þar sem starfsemi er kannski ekki regluleg fólk kemur utan úr bæ það er mjög mikilvægt að koma fastari umgjörð á þessar nefndir ég hef nefnt þá hugmynd að það verði búinn til sérstakur stjórnsýsludómstóll til að koma þessu í fastari skorður eða þá einfaldlega það má líka styðja þá hugmynd og þá tillögu að færa einfaldlega meira af þessu starfi inn í dómstóla landsins mér finnst þetta vera mjög nauðsynleg umræða það kom fram á fundi umboðsmanns með allsherjarnefnd að færeyingar hafa farið þá leið að bæta umgjörð þessara nefnda það er ein skrifstofa sem tekur við erindum mér finnst að það mætti fara og skoða þeirra leið í þessum efnum en einnig þá að færa starf nefndanna og gagnsæ málsmeðferð en það er því miður ekki alltaf hjá þessum

sem hefur verið að lengjast til vitnis um það að við þurfum að gera betur en enn og aftur þá vil ég nota hér síðustu orð mín í þessari ræðu að þakka fyrir þessa góðu skýrslu og vona að hún verði stjórnsýslunni í landinu það gagn til þess að gera hana betri þannig að hún verði sú skilvirkasta